Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece sunt de acord că relansarea economică a Uniunii depinde de capacitatea sa de a crea locuri de muncă. Au avut loc numeroase discuții cu privire la măsurile necesare, Comisia a făcut propuneri, Consiliul a luat decizii.

Comisia trebuie să prezinte o situație clară privind cele 82 de miliarde de euro care urmau să fie direcționate spre IMM uri și crearea de locuri de muncă pentru tineri. De asemenea, este nevoie de programe specifice la nivel european, pentru sprijinirea tinerilor antreprenori.

Totodată, susțin crearea garanției pentru tineri și îmi exprim speranța că ea va fi adoptată până la sfârșitul acestui an. Astfel, se va facilita în mod concret și eficient tranziția de la studii la prima angajare, reducându se șomajul în rândul tinerilor.